Vous dire également que, dans un moment tel que celui là, il ne peut y avoir le moindre doute, la moindre hésitation la seule option possible est de se serrer les coudes, se serrer les coudes entre citoyens, entre pays, avec l'ensemble des régions dans le monde. C'est cela qui fonde la détermination et l'action que nous, institutions européennes, devons mobiliser les uns avec les autres. Alors je voudrais partager avec vous quelques unes des informations pour montrer de quelle manière, au départ du Conseil européen, avec les États membres, nous tentons également de prendre un certain nombre de responsabilités. Trois conseils européens tenus par vidéoconférence ont été consacrés à cette crise du coronavirus et à cette ambition de tenter d'améliorer, considérablement, jour après jour, la manière de coordonner les actions, la manière de coopérer entre pays européens. Vous avez compris que la première ambition, lorsque nous avons mesuré l'ampleur prise par cette crise, a été de travailler pour réduire la propagation du virus et donc d'encourager la prise de mesures, avec des restrictions aux frontières, qui ont un impact sur le fonctionnement de l'Union européenne, singulièrement du marché intérieur, avec aussi la mobilisation pour tenter de soutenir nos chercheurs, faire en sorte que nous puissions être mobilisés sur les vaccins, sur les thérapies. C'est dans ce sens là que, dans le cadre du G7 et du G20, en pleine coopération avec la Commission européenne, nous tentons de mobiliser des efforts, d'encourager au travers, par exemple, d'une conférence des donateurs une mobilisation pour que nous puissions, le plus vite possible, être en mesure de détenir sur le plan scientifique les solutions au travers du vaccin et des thérapies.